Ik was vorige week in Nieuwpoort, 's ochtends vroeg, voor een bezoek aan de vismijn.

Ik sprak er met Rudy Beuckels. Hij is een van onze sterkste vissers en je voelt zijn liefde voor het vak, de passie voor de zee. Tegelijk voel je ook bezorgdheid. De vissers doen grote inspanningen.

Zij verdienen een duidelijk toekomstperspectief. Dit Noordzeeplan is daarom belangrijk, maar daarnaast is er meer nodig.